Zaviedla totiž do maďarského právneho systému ustanovenia, ktoré ignorujú medzinárodné právo a sú v príkrom rozpore s prijatými medzinárodnými záväzkami Maďarskej republiky. Vládnuca strana Fidesz predstavila do ústavy také znenia textov, ktorými si Maďarsko uzurpuje právo rozhodovať o postavení, právach či politickej organizácii všetkých po maďarsky hovoriacich občanov okolitých štátov. Vyhradilo si tiež právo poskytovať všetkým týmto občanom okolitých štátov, ktorí sú bez akejkoľvek väzby k Maďarskej republike, maďarské občianstvo, hlasovacie právo v Maďarsku, právo na sociálne zabezpečenie či vzdelanie podľa maďarských predpisov a univerzálnu maďarskú diplomatickú ochranu. Podľa medzinárodného práva je organizácia politického systému zvrchovanou záležitosťou suverénnych krajín, a preto nemôžme ustanovenia maďarskej ústavy o tom, že si Maďarsko vyhradzuje právo rozhodovať o organizácii života občanov iných štátov, vnímať inak, ako primitívny a neokrôchaný útok na pokojné mierové spolužitie v Európe.

A toho malého počerného Führera, ktorý ju v túžbe po svojej moci a svojej sláve v Európe naposledy zneužil, slušný, civilizovaný a demokratický svet už dávno odsúdil. Preto chcem veriť, že v ďalšom legislatívnom procese demokratické, politické sily v maďarskom parlamente opravia všetky pochybenia a upravia základný zákon tak, aby bol v súlade s medzinárodným právom a medzinárodnými záväzkami Maďarska.